Po prvé väčšine aktérov už je jasné, že doterajší svetový ekonomický poriadok sa rúca a je málo pravdepodobné, že sa udrží v tej podobe, v akej ho poznáme doteraz. Vnímam to sčasti ako dobrú správu, pretože úroveň globálnej ekonomickej nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti začínala byť už neudržateľná. Nie je však v žiadnom prípade jasné, že nový systém, ktorý vznikne na troskách tohto dnešného, bude automaticky lepší. V prípade nesprávnych interpretácií toho, čo sa dnes deje, a nesprávnych reakcií na tento vývoj je dokonca možné a pravdepodobné, že sa situácia môže ešte zhoršiť. Preto by som chcela vyzvať európskych, ale aj národných lídrov, aby si vážnosť situácie uvedomili a podľa toho aj konali.